Az a kérdésem, hogy nem lenne e érdemes talán tiszta vizet önteni a pohárba? Nem mondaná e el azt az információt a plénumnak, amit talán nem mindenki tud, vagyis, hogy egy szocialista kormánynak volt a minisztere talán nem is annyira régen, és tagja volt a valamikori kommunista állampártnak, a Magyar Szocialista Munkáspártnak.